Sajnos nincs olyan szám, ami megmutatná, hogy a fogyatékossággal élő munkavállalók más EU tagállamokban tudnak e munkát vállalni. Nem hiszem, hogy meglepetést okozok vele, hogy ha azt mondom, hogy elenyésző számban vállalnak munkát.

Mert nem egységes az akadálymenetesítés és a szociális szolgáltatás egyes tagállamokban. Az a kérdésem, hogy az Európai Bizottság ennek a célnak az érdekében mit kíván tenni? Különös tekintettel arra, hogy ebben az évben szeretné a Bizottság beterjeszteni az úgynevezett Európai Akadálymentesítési Jogszabálycsomagot.